Možno až tretina rozvojovej pomoci z verejných rozpočtov krajín tretieho sveta sa rozkradne. Tento problém je možné riešiť len vtedy, ak sa zvýši transparentnosť bánk a európskych spoločností v tretích krajinách a zároveň sa zvýši ochrana informátorov.

Európska únia musí od prijímateľov zahraničnej pomoci dôsledne vyžadovať ochranu informátorov, ktorí poukážu na korupčné praktiky. Je to vec ľudských práv v týchto krajinách, ale aj úcty voči našim daňovým poplatníkom.